W Polsce sędziowie mogą protestować i nikt nie wyprowadza przeciwko nim sił porządkowych.

Wiedzą o tym wszyscy Polacy siedzący na tej sali, łącznie z sędziami, którzy zostali tutaj zaproszeni.

Rozmawialiśmy wtedy o sytuacji w Polsce, o reformach, o tym wszystkim co jest konieczne do zrealizowania, a czego podjął się obdarzony zaufaniem w demokratycznych wyborach przez obywateli rząd Prawa i Sprawiedliwości. W ciągu tych czterech lat przeprowadziliśmy bardzo wiele reform społecznych, gospodarczych, administracyjnych. Polacy to docenili i ponownie nam zaufali, ponownie obdarzyli nas mandatem zaufania, aby stworzyć rząd i kontynuować te rozpoczęte reformy. W ciągu tych czterech lat udało się dużo dobrego zrobić, ale Polacy wciąż oczekują tego, żeby przeprowadzić wszystkie reformy, łącznie z reformą wymiaru sprawiedliwości, bo wymiar sprawiedliwości ma służyć obywatelom, a nie chronić jakieś określone przywileje, które

Wielokrotnie polski rząd, w tym również ja tutaj właśnie przed czterema laty, tłumaczył dlaczego konieczne są reformy wymiaru sprawiedliwości, tego wymiaru, który nie został zreformowany jako jedyny w okresie transformacji i można powiedzieć, że do tej pory jest reliktem komunistycznego państwa w demokratycznym państwie członkowskim Unii

Wie o tym Komisja Europejska, wiecie o tym Państwo również tutaj w Parlamencie, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy i dlatego właśnie podjęliśmy się tych reform. Te zmiany wprowadziliśmy zgodnie z polską konstytucją, zgodnie z prawodawstwem europejskim, ale przede wszystkim zgodnie z wolą Polaków, bo to jest nasz suweren. Zawsze byliśmy otwarci na dialog i zawsze byliśmy otwarci na wyjaśnienia, ale żeby ten dialog mógł być prowadzony, musi być wola z obydwu stron, a mam wrażenie, że Komisja Europejska i Parlament Europejski po prostu tego nie chcą